Ce qui s'est passé en 2008 est bel et bien une invasion par la Russie du territoire d'un pays indépendant voisin, il faut le rappeler.